Gospodine predsjedniče, ovom se uredbom osigurava napredak u brojnim pitanjima koja se odnose na osnivanje agencije, izbor sjedišta, upravljanje, rad i korištenje resursa i kontrolnih mehanizama, te je kao takvu podržavam i podržala sam je glasovanjem. Glavni cilj ove uredbe je uspostava i održavanje visoke jedinstvene razine sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Europi i uspostaviti strukturu upravljanja agencije Europske unije za zrakoplovstvo.

Nadam se što skorijem pronalasku uzroka nesreće i zaustavljanju njihovog ponavljanja, a žrtvama i njihovim obiteljima izražavam suosjećanje. U Hrvatskoj postoji golemi potencijal za razvoj zračnog prometa, a posebice prema hrvatskom jugu koji je nažalost odsječen i samo je avio destinacija, i to posebno grad Dubrovnik iz kojega ja dolazim. Vlade, zračni prijevoznici i zračne luke moraju zajedničkim snagama pronaći modele za promociju putovanja i turizma.